flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir eygló harðardóttir og magnús orri schram tillagan hljóðar þannig með leyfi forseta alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að skipa nefnd með þátttöku allra þingflokka er hafi það verkefni að móta reglur og eftir atvikum semja frumvarp til laga um verkferla og meðferð og þýðingu faglegs hæfnismats við skipanir í opinber embætti nefndin kanni meðal annars kosti þess að faglegar hæfnismatsnefndir fái víðara verksvið og veiti umsagnir um fleiri embætti en nú gildir og hvort ástæða sé til í einhverjum tilvikum að færa skipunarvald frá ráðherrum til sérstakra hæfnisnefnda eða alþingis stefnt skal að því að nefndin ljúki störfum fyrir fyrsta mars tvö þúsund og ellefu það er kunnara en frá þurfi að segja að opinberar stöðuveitingar eru vandmeðfarnar og vekja oft harðar deilur og valda kærum mörg dæmi eru um það að umboðsmaður alþingis eða kærunefnd jafnréttismála hafi fengið slík mál til umfjöllunar og komist að þeirri niðurstöðu að einstakar stöðuveitingar hafi ekki byggst á málefnalegum sjónarmiðum eins og allar stjórnvaldsákvarðanir verða að gera þvert á móti hafi geðþótti eða eigið mat einstakra ráðherra verið látið ráða jafnvel í tilfellum þar sem sérstakar hæfnisnefndir hafa fjallað um umsóknir og skilað rökstuddu áliti það er staða sem samrýmist ekki sífellt harðari kröfum til opinberrar stjórnsýslu það er mikilvægt að almenningur beri traust til stjórnsýslunnar og geti reitt sig á að stjórnvaldsákvarðanir eins og opinberar stöðuveitingar standist skoðun þannig að umsækjendur um opinbert starf geti gengið út frá því sem vísu að þeir séu metnir á grundvelli málefnalegra sjónarmiða og þeirra krafna sem gerðar eru til viðkomandi starfs og auglýstar hafa verið embætti í dómskerfinu eru sérstaklega mikilvæg í þessu tilliti enda dómsvaldið eitt af grunnstoðum þrískiptingar ríkisvaldsins enginn vafi má leika á um hlutleysi dómstóla eða á því að dómarar séu valdir til starfa á faglegum forsendum eingöngu með lögum númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og tíu var dómstólalögunum breytt á þann veg að sérstök fimm manna dómnefnd fjallar um hæfi umsækjenda um dómarastöður og kýs alþingi einn dómnefndarmanna þessi nýbreytni setur ráðherra verulegar skorður á þann hátt að honum er nú gert að velja umsækjanda úr hópi þeirra sem metnir eru hæfastir en fram að þessari lagabreytingu var ráðherra með öllu óbundinn af áliti umsagnaraðila þrátt fyrir þessar breytingar er full ástæða til að nefndin skoði hvort þessar breytingar teljist fullnægjandi til að tryggja að skipan dómara verði ekki tortryggð heldur þvert á móti auki traust almennings á dómskerfinu í nokkrum fleiri tilvikum er kveðið á um að sérstakar hæfnisnefndir eða dómnefndir sem þá eiga að fjalla um umsækjendur og meti hæfi þeirra og hæfni það meðal annars venjan við stöður við háskóla og dómstóla eins og að framan greinir hlutverk slíkra hæfnisnefnda má ekki vera neinum vafa undirorpið né heldur þýðing þess mats sem þær vinna og að hve miklu leyti veitingarvaldshafinn er bundinn af áliti matsnefnda enn fremur er full ástæða til að skoða hvort slíkar hæfnisnefndir eigi við í fleiri tilvikum en nú er sérstaklega þarf að huga að því hvort ástæða sé til að flytja skipunarvald að einhverju leyti frá ráðherrum til sérstakra hæfnisnefnda eða jafnvel í einhverjum tilvikum til alþingis það eru ríkar ástæður til þess virðulegur forseti að móta sérstaka verkferla við skipan í opinber embætti og kanna

þessi tillaga var áður flutt á bæði hundrað þrítugasta og fimmta og hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi en komst í hvorugt skipti á dagskrá hún er því núna endurflutt en lítillega breytt ég legg til að lokinni þessari umræðu virðulegur forseti verði tillögunni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar allsherjarnefndar